þakka háttvirtum þingmanni pétri blöndal fyrir mjög áhugaverða ábendingu og fyrirspurn í mínu máli var ég að fjalla um

ég tel að það sé ekki neinum blöðum um það að fletta að sem hagstjórnartæki voru aðgerðir stjórnvalda á þessum tíma klárlega skattalækkun í þeim skilningi að þær verkuðu hvetjandi á hagkerfi sem þurfti einmitt fremur að letja en hvetja þarna var mikil ofþensla í hagkerfinu og stjórnvöld hefðu átt að nýta þennan tíma til þess frekar að kæla hagkerfið heldur en að kynda undir frekari vöxt bæði með þessum skattalækkunum sem vissulega skiluðu sér í auknum tekjum inn í ríkissjóð af því það voru svo mikil umsvif í

sem uxu á trjánum ef svo má segja